Am votat în favoarea acestui raport, pe care îl consider unul foarte important, mai ales în actuala conjunctură, pentru că tehnicile legislative în Uniunea Europeană au avut și vor avea o foarte mare importanță.